Zij heeft geen enkel respect voor het zelfbeschikkingsrecht van volkeren waaronder de bevolking van Oost Oekraïne en de Krim.

Zij bemoeilijkt het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 waarbij 298 mensen zijn omgekomen. Zij geeft geen enkele verklaring voor de inmiddels zes politieke opponenten van het regime die de afgelopen twee maanden zijn omgekomen.

Ga niet in oorlog met Rusland en gooi geen zuur verdiend belastinggeld in de zakken van deze corrupte bende.